Libanon és Jordánia uniós támogatása indokolt, mert így elérhető, hogy kevesebb bevándorló érkezzen Európába. Mert ennek a bevándorlásnak súlyosak a következményei.

Egy szimbolikus példát említek Hamburgban egy kevéssé használt evangélikus templomot mecsetté alakítottak át, ahol nem csak pénteken van kihasználva.